Aș dori să încep prin a saluta acest acord inovator, în special în contextul în care Elveția este unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai Uniunii. Implementarea acestuia va contribui la o punere în aplicare mai eficientă a legislației în domeniul concurenței. Mai mult, Uniunea Europeană ar trebui să valorifice experiența dobândită în urma încheierii acestui acord și să adopte măsurile necesare pentru încheierea altor acorduri de a doua generație cu alți parteneri, precum Canada, SUA sau Japonia. Elveția este un partener extrem de important al Uniunii și, cu toate că nu este stat membru, se bucură de avantaje și drepturi similare cu cele ale statelor Uniunii. Așadar, trebuie să respecte o serie de obligații care, pentru noi, sunt fundamentale. Atrag atenția asupra faptului că există încă limitări ale liberei circulații în Elveția pentru români și bulgari. În plus, pe 9 februarie, cetățenii elvețieni vor vota în cadrul unui referendum o inițiativă împotriva imigrației masive, care va stabili cote anuale de imigranți, inclusiv provenind din state ale Uniunii. Cred că este important să transmitem partenerilor noștri un mesaj ferm, și anume că libertatea de mișcare și nediscriminarea cetățenilor europeni nu sunt negociabile.